Kolleginnen und Kollegen, wir sehen, dass es sehr unterschiedliche Beurteilungen gibt.

Es geht darum, dass jetzt die Chance besteht, einen Reformprozess voranzubringen. Und wenn die Opposition in Russland sagt, wir wollen jetzt reformieren, sollen wir dann sagen Nein, dass dürft Ihr nicht, denn das ist ein falsches System, das waren ja gar keine Wahlen?

Aber die Frage ist, wie können wir dabei helfen, dass die beiden zusammenkommen? Denn das ist das große Interesse, wenn wir einen Partner in Russland haben wollen, dann wollen wir einen Partner haben, der stark und demokratisch ist. Das ist mein Ziel. Und es geht nicht um die Vergangenheit, es geht um die Zukunft, und das ist auch, was die Opposition will. Zum Kollegen Stadler, er ist neu in diesem Haus Es geht heute nicht um Österreich, es geht um Russland. Das haben Sie vielleicht nicht gemerkt.